Aber ich bedaure sehr, Ihnen sagen zu müssen, dass es keine Frage war, die an den Kollegen gestellt worden ist.